Señor Presidente, Señor Comisario, le agradezco su intervención y coincido con usted en que hay que escuchar a los ciudadanos y recuperar la confianza en el proyecto europeo. Por eso, hoy puede ser un gran día para Europa y la construcción social europea. Porque, con la aprobación de estos informes, no sólo avanzamos hacia la reactivación del mercado único, elemento clave frente a la actual crisis económica sino que también respondemos a las demandas de los ciudadanos, que piden avanzar hacia más Europa y fortalecer los derechos sociales. Europa debe dar respuesta a los nuevos desafíos globales y lograr que la economía europea se convierta en una economía social de mercado altamente competitiva y que cree un crecimiento perceptible, con más y mejor empleo.